Spoštovani predsednik! Spoštovane kolegice in kolegi! Predlog Zakona o poslovni skrivnosti v slovenski pravni red prenaša določbe iz direktive EU. O varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. Po Uredbi o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in v prostem pretoku takih podatkov gre za še en predpis s področja varovanja podatkov oziroma informacij. Mislim, da so Slovenke in Slovenci že pošteno utrujeni od novih in novih predpisov, ki naj bi nekaj varovali. Mislim, da lahko vsak sam največ naredi za varstvo svojih osebnih podatkov. Enako je glede varovanja poslovnih skrivnosti. Vsaka organizacija mora sama poskrbeti za varovanje poslovnih skrivnosti, ne vem, koliko bo boljšemu varstvu pripomogel ta naš zakon. Z njim vsaj posredno zopet administrativno obremenjujemo gospodarstvo. Tako kot pri varovanju osebnih podatkov bodo morale družbe svoje poslovne skrivnosti urediti v svojih internih aktih ter o njih seznaniti svoje zaposlene. Po tem predlogu zakona lahko imetnik poslovne skrivnosti, čigar poslovna skrivnost je bila protipravno pridobljena, uporabljena ali razkrita, zahteva zoper kršilca varstvo pravic in povrnitev škode po splošnih pravilih o povrnitvi škode. Že sedaj je jasno, da se bodo v primeru takih zahtevnih sodnih postopkov vrteli okrog samega pojma poslovne skrivnosti in o tem, kaj je protipravna pridobitev, uporaba ali razkritje poslovne skrivnosti sploh je, in to kljub temu, da je v zakonu tekstativno besedna zveza. Oseba, ki bi morala vedeti, da je nekaj poslovna skrivnost, dopušča celo subjektivne ocene. Slovenski nacionalni stranki si ne želimo, da bi prihajalo do sporov glede poslovnih skrivnosti na ravni delodajalec-delavec, saj bo krajšo verjetno odnesel delavec. Vprašanje je tudi, kako bodo poslovne skrivnosti varovala slovenska sodišča, ki so bila že večkrat vpletena v afere v zvezi z odtekanjem dokumentov. A veste, dober namen evropske direktive se lahko v slovenskem pravosodnem sistemu kaj hitro razvodeni. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je imela kar nekaj pripomb na predlog zakona, za katere pa menim, da odpravljene s številnimi amandmaji, ki so bili sprejeti na Odboru za finance. Na odboru se je sicer največ časa namenilo amandmaju, ki določa, da se za zakonito pridobitev uporabo in razkritje poslovnih skrivnosti šteje tudi, če je zahteva preiskovalna komisija državnega zbora. Mislim, da tukaj ne bi smelo biti nobene dileme. Zahteva je vsekakor zakonita, vprašanje pa je, kako dolgo bo trajalo do pridobitve uporabe ali razkritja takšne poslovne skrivnosti. Namen direktive in posledično tega predloga zakona je harmonizacija notranjega trga in odprava različnih nacionalnih ravni zaščite poslovnih skrivnosti, ki bo olajšala čezmejne dejavnosti na področju raziskav in razvoja. Tako za evropske kot za slovenske gospodarske družbe je pomembno, da se ublaži vse večji problem kraje tehnologije. Slovenski nacionalni stranki podpiramo dejstvo, da se bo področje poslovnosti celovito uredilo v enem samem predpisu. Trenutno je namreč to področje delno urejeno z Zakonom o gospodarskih družbah in delno v Zakonu o delovnih razmerjih. Zato bomo predlog zakona o poslovni skrivnosti podprli. Hvala.